Predpokladala som, alebo očakávam viacej takýchto útokov na Slovenskú republiku, pretože inštitút jednominútových vystúpení je už akosi predurčený na to, aby kolegovia z Maďarska, respektíve kolegovia maďarskej národnosti útočili práve na Slovenskú republiku. Musím povedať, že ma to veľmi mrzí, pretože ja očakávam od Európskeho parlamentu, že bude skutočne riešiť tie problémy, ktoré Európska únia má. My sme niekoľkokrát, aj tu kolegom v pléne Európskeho parlamentu, či boli z Fideszu alebo z ktorejkoľvek inej strany, podávali priateľskú ruku a chceli sme spolu s nimi diskutovať o problémoch alebo o otázkach, ktoré sú otvorené.

Takisto som poslala odkaz na stránku Národnej rady Slovenskej republiky, kde je možné prečítať si plné znenie tohto zákona, a tento zákon v žiadnom prípade neohrozuje práva národnostných menšín na používanie vlastného jazyka.